herra forseti ég hlýddi á ræðu háttvirts þingmanns ármanns krónu ólafssonar og tók eftir því að hann nefndi að við þyrftum að laða að erlenda fjárfesta og byggja upp atvinnulífið hér nú háttar þannig til herra forseti að við erum nokkur nýkomin af þingi norðurlandaráðs sem var haldið í helsinki þar hélt þingmaður frá danska þinginu lene barfod ræðu sem er úr sósíalistaflokknum vinstri grænum og hún hélt því fram að nú væri eitt af því mikilvægasta sem norðurlöndin gerðu að fjárfesta í loftslagsmálum hún orðaði það þannig við þurfum að fjárfesta í loftslagsmálum þetta var skýr og ákveðin skoðun þessa háttvirts þingmanns það kom jafnframt fram í ræðu forsætisráðherra dana að hann talaði mikið um græna orku það væri framtíðarlausnin það væri framtíðin sem við þyrftum að fara út í að finna upp græna orkugjafa og leysa okkar vandamál með því nú langar mig að spyrja þar sem háttvirtur þingmaður ræddi um einmitt erlenda fjárfesta sem hingað þyrftu að koma til lands hvort við eigum að skoða breytingu á lögum um umhverfismat og um það hvernig við eigum að laða þessa fjárfesta að með tilliti til þess að það er ósk og nánast krafa af þessum þingum að við notum og virkjum græna orkugjafa á norðurlöndum